laga um breytingar á lögum um svæðisbundna flutningsjöfnun númer hundrað sextíu tvö þúsund og ellefu sem er þingskjal hundrað níutíu og sex hundrað sextugasta og fjórða máli frumvarpið er samið í atvinnuvega og nýsköpunarráðuneytinu í samráði við byggðastofnun í því eru lagðar til þrjár efnislegar breytingar á lögum um svæðisbundna flutningsjöfnun í fyrsta lagi er lagt til að gildistími laganna verði framlengdur til ársloka ársins tvö þúsund tuttugu í annan stað er lagt til að sveitarfélagið tjörneshreppur falli undir styrkhæf svæði í flokki tvö þar sem heimilt er að endurgreiða tuttugu prósent flutningskostnaðar í þriðja lagi er lagt til að orðskýring á hugtakinu byggðakort verði breytt ástæður þess að frumvarp þetta er lagt hér fram eru eftirfarandi lög um svæðisbundna flutningsjöfnun númer hundrað sextíu tvö þúsund og ellefu renna út í árslok tvö þúsund og þrettán en ríkur vilji er til að halda áfram þessu fyrirkomulagi almenn ánægja hefur verið með svæðisbundna flutningsjöfnun og er hún talin mikilvægur þáttur í að jafna aðstæðumunfyrirtækja sem starfa langt frá útflutningshöfnum eða meginmarkaðssvæðum sínum þar sem lögin hafa tilvísun í byggðakort esa þykir eðlilegt að gildistími laganna miðist við gildistíma byggðakortsins en hann er frá tvö þúsund og fjórtán til tvö þúsund tuttugu í öðru lagi virðast hafa átt sér stað mistök þegar lögin voru samþykkt á sínum tíma því tjörneshreppur er ekki talinn upp meðal styrkhæfra svæða fyrir tuttugu prósent endurgreiðslu flutningskostnaðar tjörneshreppur er þó umlukinn af sveitarfélaginu norðurþingi sem er styrkhæft og því ljóst að vilji löggjafans hefur ekki staðið til að undanskilja sveitarfélagið það er lagt til að þetta verði leiðrétt hér með í þriðja lagi er talin ástæða til að orðskýring með hugtakinu byggðakort sé ekki bundin við tiltekið málsskjal esa heldur sé með almennum hætti vísað til byggðakorta esa þetta er meðal annars gert þar sem málsskjöl er tilgreina byggðakortin fyrir næsta tímabil liggja ekki fyrir fyrr en á næsta ári til upplýsinga má svo bæta því við að fram til þessa hefur þessu verkefni verið úthlutað fjármunum á fjárlögum ári áður en útgreiðslur eiga sér stað

þrettán verða nýttar árið tvö þúsund og fjórtán þess í stað þarf að ætla verkefninu fjármagn á fjárlögum á næsta ári

gætti hér við umræður um stefnuræðu fyrr í haust að það væri hvorki að núverandi ríkisstjórn hygðist hætta með þessa flutningsjöfnun eða ekki fjármagna hana það var reynt að útskýra það einmitt og kemur reyndar fram í fjárlagafrumvarpinu

fjármögnun á því